forseti að sjálfsögðu skipta alþjóðaviðskiptin og máli og alþjóðlegar fjárfestingar og allt það þá erum við komin að því að ræða alþjóðaregluverkið í þeim efnum og hvernig menn eru að þróa þar hver forskriftin hefur verið hver hugmyndafræðin hefur verið sem hefur ráðið ferðinni þar kemur að því sem ég er mjög gagnrýninn á undirliggjandi hreyfiafl eða hreyfikrafta hnattvæðingarinnar sem er auðvitað fyrst og fremst stórfyrirtækin fjölþjóðafyrirtækin og alþjóðafjármagnið áhættufjárfestingarfjármagnið sem hefur rutt sér braut og sett út olnbogann í heiminum og er að ná æ meira tangarhaldi á auðlindum og mörkuðum í þróunarríkjum og forskriftin sem fylgt hefur verið með hefur verið í allt of miklum mæli gagnrýnislaus hrár kapítalismi einkavæðing

og efla velferð og jafnvel þróuðum ríkjum er upp á lagt eða að minnsta kosti var get af alþjóðabankanum og fleiri slíkum að skera niður þann litla infrastructur sem þeir hafa á sviði menntunar heilsugæslu og svo framvegis nú hafa menn verið að viðurkenna á sig viss mistök í þeim efnum en regluverkið er samt stórgallað að þessu leyti bæði sú pólitík sem alþjóðabankinn og alþjóðagjaldeyrissjóðurinn fylgja alþjóðaviðskiptastofnunin og í raun forskrift viðræðnanna að það vantar í allt of miklum mæli hinar félagslegu víddir umhverfisþættina og svo framvegis

að sjálfsprottnar hreyfingar eru komnar fram úr alþjóðastofnunum að þessu leyti og eru að ryðja brautina fyrir fyrirbæri eins og fertrade í viðskiptum að menn geti fengið það vottað að þeir stundi félagslega ábyrga fjárfestingarstefnu og svo framvegis það er þess konar áherslur sem við þurfum í stað þess hnattvædda græðgiskapítalisma sem hnattvæðingin því miður í allt of miklum mæli er